Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je voudrais, à la suite de la question de Mme Berès, insister sur le modèle économique sur lequel nous nous fondons au Parti populaire européen l'économie sociale de marché, c'est à dire que nous devons mettre effectivement toutes nos énergies en action pour sortir de la crise, pour lutter contre la pauvreté mais, bien au delà, pour assurer l'inclusion sociale d'un certain nombre de nos concitoyens européens qui sont aujourd'hui au bord du chemin. Cette inclusion sociale doit aujourd'hui nous préoccuper, d'une part, pour faire en sorte que ces concitoyens reviennent à l'emploi, c'est le développement de l'emploi dans la lutte contre la crise, mais d'autre part, et cela est extrêmement important, que dans les années qui viennent, nous puissions avoir, dans l'ensemble des États membres, des plans de formation, des actions de formation initiale et des actions de formation continue, qui permettent l'adaptation de nos concitoyens européens aux emplois de demain, aux nouvelles qualifications dont nous aurons besoin, à l'élévation du niveau de qualifications qui est attendu dans la stratégie 2020. Donc, en fonction de cet article 9, nous voyons bien qu'il y a un impact à développer aussi, extrêmement important, au delà de tout ce qui est fait sur le plan des systèmes financiers, pour que nous puissions avoir des concitoyens formés qui puissent être totalement parties prenantes de la société, parce qu'ils sont actifs dans cette société, et actifs cela veut dire formés, prêts à tenir les emplois de demain. Je demande donc aux politiques de la Commission d'être conformes à cet objectif sinon nous manquerons l'objectif d'une Europe à cohésion sociale forte.